Er komt schaarse zendruimte vrij die hard nodig is om aan die vraag naar steeds meer en steeds snellere draadloze internetverbindingen te voldoen.

we hebben al ruimte vrijgemaakt voor de vierde generatie mobiel internet.